Es ist wichtig, dass wir die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine weiter aktiv begleiten, denn wir haben ja eigentlich eine sehr umfangreiche bilaterale Agenda. Die Qualität des Wahlprozesses war schlechter als beim letzten Mal, das haben alle seriösen Beobachter festgestellt, auch der Kommissar, Frau Ashton und die Außenminister der EU. Das hätte 21 Jahre nach Staatsgründung nicht sein müssen, das war so gewollt. Auch die Oppositionsführung muss man nicht ins Gefängnis stecken, das war politisch so gewollt. Deswegen ist es richtig, dass wir feststellen, was nicht akzeptabel ist, und dass wir klare Erwartungen äußern, damit im Interesse der Menschen in der Ukraine ein Mehr an Zusammenarbeit möglich wird.

Möglichst bis zum Gipfel der Östlichen Partnerschaft im November 2013 sollten sie erfüllt sein, damit das Assoziationsabkommen unterzeichnet werden kann.

Es braucht einzig den politischen Willen auf der ukrainischen Seite, das zu erfüllen, was notwendig ist.

Radikale Parteien sollten nicht über die Regierungsbildung mitentscheiden, deswegen unterstütze ich den sozialistischen Ergänzungsantrag. Aber um diesen Antrag zu komplettieren, werde ich morgen eine mündliche Ergänzung einreichen, die ich Sie bitte, auch zu unterstützen. Ich möchte nämlich diesen Änderungsantrag um die kommunistische Partei ergänzen.

Die Kommunisten haben 70 Jahre in der Ukraine gewütet, und ihre Nachfolger sind kein unschuldiger folkloristischer Kulturverein. Wenn sie könnten, würden sie wieder ihre Einparteienherrschaft errichten, und deswegen sollten auch solche Kräfte keinen Einfluss auf die Regierungsbildung erlangen.